De Partij voor de vrijheid, in de peilingen de grootste partij van Nederland, zal daartegen blijven strijden.

2008. De Partij voor de vrijheid wil dat de Nederlandse burger niet meer wordt behandeld als Europa's pinautomaat.